Come il caso di El Estor, molti altri sono i conflitti per le risorse naturali in Guatemala, dove a pagare con la vita sono sempre i difensori dei diritti umani 26 uccisi solo nel 2018, un incremento del 136 rispetto al 2017. A destabilizzare ancora di più il paese, l'annuncio unilaterale del governo della cessazione del mandato della Commissione internazionale contro l'impunità, nata da un accordo con le Nazioni Unite nel 2006. E soprattutto l'assurda proposta di emendare la legge di riconciliazione nazionale, che estenderebbe l'amnistia per tutti i crimini commessi dalle autorità di governo, anche quelli contro l'umanità. Alla luce di questi eventi, il rischio che la situazione precipiti è altissimo, soprattutto in vista delle elezioni presidenziali di quest'estate. Chiedo al governo del Guatemala di cessare immediatamente gli abusi contro gli attivisti e le comunità indigene e all'Unione europea di esigere il rispetto della clausola sui diritti umani presente nell'Accordo di associazione, altrimenti non saremo mai credibili nei confronti dei cittadini del Guatemala.